en frumvarpið tengist aðild íslands að evrópska efnahagssvæðinu evrópusambandið samþykkti í maí tvö þúsund og sjö tilskipun tvö þúsund og sjö tvö e b um notkun og miðlun landupplýsinga sem hefur verið nefnd inspire tilskipunin grundvallast á svonefndri grunngerð fyrir landupplýsingar sem gert er ráð fyrir að aðildarríki komi á fót hjá sér er slík grunngerð landupplýsinga mikilvægur þáttur til að virkja almenning sem og grundvöllur að skilvirkari stjórnsýslu svo sem við ákvarðanatöku og stefnumörkun grunngerð landupplýsinga hefur ekki verið byggð upp formlega hér á landi þó svo að mikil vakning hafi orðið í málaflokknum á undanförnum árum og margt áunnist sem kemur til með að nýtast við að innleiða ákvæði inspire tilskipunarinnar hér á landi markmið tilskipunarinnar er fyrst og fremst að samræma og samnýta opinberar landupplýsingar og þá einna helst í þágu umhverfismála þannig verður hægt að skiptast á landupplýsingum innanlands sem utan en meginforsenda þessa er að gögnin séu samræmd og samnýtanleg þá eru settar reglur með tilskipuninni um hvernig skipulag upplýsingamiðlun og aðgengi að landupplýsingum skuli vera háttað þó svo að inspire tilskipunin snúi fyrst og fremst að umhverfismálum er það markmið laganna til framtíðar að sem flestar landupplýsingar verði hluti af hinni nýju grunngerð landupplýsinga markmið frumvarpsins er að tryggja að byggð verði upp grunngerð landupplýsinga á vegum stjórnvalda og henni viðhaldið í þeim tilgangi að tryggja aðgengi yfirvalda og almennings að landupplýsingum á íslandi

tvíverknað og skörun í öflun opinberra gagna helsta nýmæli frumvarpsins er svonefnd landupplýsingagátt sem landmælingum er falið að starfrækja í gegnum þessa landupplýsingagátt á að veita aðgengi að landupplýsingum og upplýsingum um þær og skal hún vera opin og aðgengileg öllum meðal þeirrar þjónustu sem verður aðgengileg í gegnum gáttina er lýsigagnaþjónusta sem gerir það kleift að leita að landupplýsingum og þjónustu vegna þeirra þá verður um að ræða skoðunarþjónustu sem gerir það kleift að skoða viðkomandi gögn sem mynd á skjá einnig verður hægt að hala niður gögnum í gegnum þjónustuna að hluta eða öllu leyti samkvæmt frumvarpinu bera þau stjórnvöld sem hafa landupplýsingar í umsjá sinni þá frumskyldu að sjá til þess að gögn verði í samræmi við kröfur þær sem gerðar verða á grundvelli laganna og reglugerðar með stoð í þeim einnig ber stjórnvöldum að gera landupplýsingar sínar aðgengilegar í gegnum áðurnefnda landupplýsingagátt þá er gert ráð fyrir því að aðrir en stjórnvöld það er einkaaðilar geti tengt landupplýsingar sínar við landupplýsingagáttina landmælingum íslands er ætlað veigamikið hlutverk við framkvæmd laganna meðal annars með því að sjá alfarið um rekstur landupplýsingagáttarinnar þá skal stofnunin einnig vera stjórnvöldum til ráðgjafar til að skyldum samkvæmt lögunum sé fullnægt gerð er tillaga um að sett verði á fót samræmingarnefnd vegna landupplýsinga er þetta nýmæli og ekki gerð krafa um slíka nefnd samkvæmt inspire tilskipuninni verður hlutverk nefndarinnar að móta stefnu í landupplýsingamálum sem og að vinna aðgerðaráætlun fyrir stjórnvöld við að innleiða grunngerð landupplýsinga á íslandi virðulegur forseti ég hef hér rakið meginefni frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfisnefndar